Slyšeli jsme slova podpory i nesouhlasu, ale takový je život. Já jsem skutečně přesvědčena, že jsme připravili vyvážený návrh zprávy, která reaguje na některé z obav, které zazněly v debatě. Dovolte mi, abych využila ten zbývající čas, který mám, k tomu, abych vám dala několik konkrétních příkladů, komu může systém eCall prospět.

Nebo posádkám vozidel, kde viník od nehody ujel, aniž by o ní informoval záchranné složky. Také lidem, kteří havarovali v noci nebo na místech, kde si jich prostě nikdo nevšiml. A tady nejde o minuty, hodiny, ale někdy bohužel i o dny.

Mějme to, prosím, na paměti, až budeme zítra hlasovat. A jestli mohu, tak ještě jedno poděkování, a to svému asistentovi Michalu Vaňáčkovi, protože na této zprávě odvedl obrovský kus práce.